Na jego terytorium powstaje z jednej strony kalifat muzułmański, z drugiej strony co coraz bardziej widać własne państwo tworzą Kurdowie. Mimo tej całej dramaturgii uważam, że Unia nie powinna ingerować w te konflikty w wojskowy sposób.